Madame la Présidente, je suis étonné par la tonalité de ce débat. J'entends un certain nombre de collègues qui disent que, pour remédier à la situation de ces cargos fantômes qui sont peuplés de centaines, de milliers de malheureux qui cherchent à immigrer illégalement, il faut bien le dire, dans nos pays européens, la solution serait d'ouvrir

Cela me fait penser à celui qui, pour éviter d'être mouillé par la pluie, plongerait tout habillé dans la piscine, ce qui est évidemment peut être un peu plus efficace. En réalité, Mesdames et Messieurs, pourquoi est ce que ces malheureux se précipitent au péril de leurs vies? Eh bien, c'est parce que depuis sept ou huit ans époque où je suis allé à Lampedusa d'ailleurs avec le groupe parlementaire que je présidais on sait très bien maintenant partout dans le monde et en Afrique que lorsqu'on a mis un pied en Europe, serait ce illégalement, on n'en repart jamais. Si vous voulez véritablement arrêter ce trafic, il ne faut pas seulement poursuivre les criminels et faire des représentations à la Turquie.

Ce sera la seule mesure efficace.